fundi er fram haldið á alþingi borist hefur eftirfarandi tilkynning alþingi fyrsta júní tvö þúsund og ellefu forseti alþingi ásta r jóhannesdóttir ég hef í dag gengið til liðs